Die Freizügigkeit ist ein grundsätzliches Recht der Europäischen Union, für das wir von Anbeginn gekämpft haben ich persönlich auch und dieses muss verteidigt werden.

Wer in einem Land arbeitet, hat dieselben sozialen Rechte, auch wenn er arbeitslos wird, wie jemand, der in diesem Lande Bürger ist. Das muss völlig klargestellt sein und darf in keiner anderen Weise geregelt sein. Es muss klar sein, dass die Freizügigkeit ein kultureller Gewinn für unsere Bürger ist, aber auch ein ökonomischer Vorteil. Manchmal könnten wir Arbeitslosigkeit auch bekämpfen, wenn wir mehr Mobilität hätten. Auch hier ist, glaube ich, ein Punkt, der positiv gesehen werden muss. Aber es muss auch klar sein, dass das EU Recht die Möglichkeit gibt, nicht nur die Freizügigkeit herzustellen, sondern auch ihren Missbrauch zu verhindern. Deswegen bin ich dankbar, dass die Kommission jetzt Vorschläge gemacht hat, damit lokale Institutionen in der Lage sind, mit diesem Problem besser umzugehen. Und nichts anderes habe ich in der Vergangenheit gemeint! Es muss klar sein, dass Probleme in der nationalen Gesetzgebung bestehen und manche lokalen Administrationen mit diesem Problem der Öffnung für Freizügigkeit als auch deren Missbrauch nicht klarkommen, und daher müssen wir die entsprechenden Unterstützungen geben. Ich meine, Europa schafft die Freizügigkeit, gibt aber auch die rechtlichen Möglichkeiten, den Missbrauch zu vermeiden.